formenn þingflokka stjórnarflokkanna samfylkingarinnar og vinstri grænna hafa með tilkynningu afhent forseta skrá um breytingar á skipan fulltrúa þingflokkanna í fastanefndum og alþjóðanefndum hér er bæði um að tefla mannabreytingar í nefndum svo og tilfærslur á milli þingflokkanna á sætum í nefndum málið var rætt á fundi með formönnum þingflokka í gær það er með þeim sem stóðu að samhljóða tillögum um skiptingu sæta í fastanefndum á síðasta þingi svo og um trúnaðarstöður í nefndum engar athugasemdir voru gerðar og með vísan til fjórtándu greinar þingskapa svo og sextándu grein lítur forseti svo á að eftirfarandi skrá um nefndarmenn og trúnaðarstöður af hálfu þessara þingflokka teljist samþykkt tillögurnar eru eftirfarandi frá þingflokki samfylkingarinnar breytingar á fastanefndum allsherjar og menntamálanefnd björgvin g sigurðsson formaður sigmundur ernir rúnarsson og skúli helgason fyrsti varaformaður varamenn eru kristján l möller helgi hjörvar og ólína þorvarðardóttir atvinnuveganefnd kristján l möller formaður jónína rós guðmundsdóttir annar varaformaður og ólína þorvarðardóttir varamenn eru björgvin g sigurðsson magnús orri schram og skúli helgason efnahags og viðskiptanefnd helgi hjörvar formaður magnús orri schram annar varaformaður og skúli helgason varamenn eru björgvin g sigurðsson sigmundur ernir rúnarsson og sigríður ingibjörg ingadóttir fjárlaganefnd björgvin g sigurðsson lúðvík geirsson annar varaformaður sigmundur ernir rúnarsson fyrsti varaformaður og valgerður bjarnadóttir varamenn eru helgi hjörvar kristján l möller ólína þorvarðardóttir og magnús orri schram stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sigríður ingibjörg ingadóttir lúðvík geirsson róbert marshall annar varaformaður og valgerður bjarnadóttir formaður varamenn eru magnús orri schram árni páll árnason mörður árnason og sigmundur ernir rúnarsson umhverfis og samgöngunefnd mörður árnason ólína þorvarðardóttir fyrsti varaformaður og róbert marshall annar varaformaður varamenn eru jónína rós guðmundsdóttir kristján l möller og lúðvík geirsson utanríkismálanefnd helgi hjörvar mörður árnason annar varaformaður og árni páll árnason fyrsti varaformaður varamenn eru lúðvík geirsson róbert marshall og valgerður bjarnadóttir velferðarnefnd jónína rós guðmundsdóttir annar varaformaður kristján l möller og sigríður ingibjörg ingadóttir formaður varamenn eru mörður árnason ólína þorvarðardóttir og róbert marshall frá þingflokki samfylkingarinnar breytingar á alþjóðanefndum íslandsdeild alþjóðaþingmannasambandsins árni páll árnason varaformaður varamaður er sigmundur ernir rúnarsson

varamaður er magnús orri schram íslandsdeild þingmannanefnda efta og e e s sigmundur ernir rúnarsson og skúli helgason varaformaður varamenn eru jónína rós guðmundsdóttir og valgerður bjarnadóttir íslandsdeild nato þingsins björgvin g sigurðsson formaður varamenn eru ólína þorvarðardóttir og skúli helgason íslandsdeild norðurlandaráðs helgi hjörvar formaður og sigríður ingibjörg ingadóttir varamenn eru jónína rós guðmundsdóttir og lúðvík geirsson íslandsdeild vestnorræna ráðsins ólína þorvarðardóttir formaður og jónína rós guðmundsdóttir varamenn eru sigmundur ernir rúnarsson og kristján l möller íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál jónína rós guðmundsdóttir varaformaður varamaður er róbert marshall íslandsdeild öse þingsins róbert marshall formaður varamaður er lúðvík geirsson frá þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs breytingar á fastanefndum allsherjar og menntamálanefnd þráinn bertelsson annar varaformaður og guðfríður lilja grétarsdóttir varamenn eru björn valur gíslason og lilja rafney magnúsdóttir atvinnuveganefnd björn valur gíslason fyrsti varaformaður og lilja rafney magnúsdóttir varamenn eru árni þór sigurðsson og guðfríður lilja grétarsdóttir efnahags og viðskiptanefnd lilja rafney magnúsdóttir fyrsti varaformaður og jón bjarnason varamenn árni þór sigurðsson og björn valur gíslason fjárlaganefnd björn valur gíslason formaður varamaður er lilja rafney magnúsdóttir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd álfheiður ingadóttir fyrsti varaformaður varamaður er þráinn bertelsson umhverfis og samgöngunefnd guðfríður lilja grétarsdóttir formaður og álfheiður ingadóttir varamenn eru þráinn bertelsson og þuríður backman utanríkismálanefnd árni þór sigurðsson formaður og jón bjarnason varamenn eru álfheiður ingadóttir og þuríður backman velferðarnefnd þuríður backman fyrsti varaformaður og árni þór sigurðsson varamenn eru guðfríður lilja grétarsdóttir og álfheiður ingadóttir frá þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs breytingar á alþjóðanefndum íslandsdeild norðurlandaráðs álfheiður ingadóttir og árni þór sigurðsson varamaður er björn valur gíslason þá hefur forseta borist eftirfarandi bréf dagsett í dag frá illuga gunnarssyni formanni þingflokks sjálfstæðisflokksins þingflokkur sjálfstæðisflokksins óskar eftir að gera eftirfarandi breytingar á skipun fulltrúa sinna í fastanefndum alþingis samanber sextándu grein laga númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt að ragnheiður ríkharðsdóttir taki sæti í fjárlaganefnd í stað illuga gunnarssonar og að varamaður í fjárlaganefnd í stað ragnheiðar ríkharðsdóttur verði tryggvi þór herbertsson að tryggvi þór herbertsson taki sæti ragnheiðar ríkharðsdóttur í allsherjar og menntamálanefnd og að varamaður í allsherjar og menntamálanefnd í stað tryggva þórs herbertssonar verði pétur h blöndal að pétur h blöndal taki sæti í efnahags og viðskiptanefnd í stað tryggva þórs herbertssonar að einar k guðfinnsson taki sæti ragnheiðar ríkharðsdóttur í velferðarnefnd auk þess óskar þingflokkur sjálfstæðisflokksins eftir því að gera eftirfarandi breytingu á skipun fulltrúa sinna í alþjóðanefndum alþingis að ragnheiður ríkharðsdóttir